Ich hätte mir bessere vorstellen können. Aber manchmal gibt es in der Politik Zeiten und Situationen, da muss man versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Da muss man auch zufrieden sein und dann weiterarbeiten Step by Step.

Ich verstehe die Aufregung hier überhaupt nicht. Wir haben doch gewollt, dass man sparsam mit dem Geld umgeht. Wir haben doch gesagt, passt auf eure Verschuldung auf. Wir haben doch gesagt, wir müssen uns um das Wachstum kümmern. Und jetzt wird es gemacht. Nicht in der Form und nicht in der Art wie wir es wollten, das ist richtig.

Und dann erleben wir hier so eine Show von Vorsitzenden großer Fraktionen, die eine Parteipolitik übelster Form machen.

Ich bin wirklich entsetzt, wie man mit der Frage umgeht. Herr Präsident, wenn solche Fragen hier anstehen, so eine billige Parteipolitik zu machen! Davon zu reden, dass wir Europa zusammenführen müssen und das anderen vorwerfen und dann selber hier Hass und Spaltung vorantreiben.